Kroatien ist seit 20 Jahren auf dem Weg in die Europäische Union und zur Freiheit. Man hat künstliche Hindernisse vor diesem Land aufgebaut, und ich bin der schwedischen Präsidentschaft dankbar, dass sie dazu beigetragen hat, diese aus dem Weg zu räumen.

Was Mazedonien betrifft, so hoffe ich, dass es der schwedischen Präsidentschaft gelingt, die Weichen zu stellen, dass im nächsten Jahr die Beitrittsverhandlungen beginnen können, so dass das bilaterale Problem, das auch hier besteht, endlich weggeräumt wird.

Alle müssen ihren Beitrag leisten, auch jene, die in der Europäischen Union sind.

anzuerkennen, damit wir hier endlich keine Schwierigkeiten juristischer oder technischer Art mehr haben, so dass Kosovo voll am Integrationsprozess teilhaben kann.